Onorevole Polčák, per cultura politica, penso che più che le parole sia importante giudicare i fatti delle singole persone, ed è proprio per quello che io non faccio distinzione alcuna quando si parla di terrorismo.